í dag og leggur þá þann skilning í kvöldfund eins og gert hefur verið á alþingi um langa hríð að kvöldfundur nær inn í nóttina eru fleiri sem óska eftir að taka til máls